mæla hér í dag fyrir þessum fjórum frumvörpum um menningararfinn í einni kippu það er frumvarpið til laga um menningarminjar frumvarpið til safnalaga frumvarpið til laga um þjóðminjasafn íslands og frumvarpið til laga um skil á menningarverðmætum til annarra landa árið tvö þúsund og eitt eins og mörgum er enn í fersku minni voru gerðar gagngerar breytingar á lögum um fornleifar og minjavörslu með samþykkt nýrra þjóðminjalaga og þrennra annarra laga á þessu sviði sett voru sérstök lög um ýmsa þætti sem áður var fjallað um sameiginlega í eldri þjóðminjalögum þar sem lög um húsafriðun númer hundrað og fjögur tvö þúsund og ein lög um flutning menningarverðmæta úr landi og um skil menningarverðmæta til annarra landa númer hundrað og fimm tvö þúsund og eitt safnalög númer hundrað og sex tvö þúsund og eins og ný þjóðminjalög númer hundrað og sjö tvö þúsund og eitt meðal nýmæla í þessum gildandi lögum var að stjórnsýsluþáttur fornleifaverndar var skilinn frá þjóðminjasafni íslands og sett á laggirnar ný stofnun fornleifavernd ríkisins verndun menningararfs þjóðarinnar heyrir nú undir ýmsar stofnanir á vegum mennta og menningarmálaráðuneytis sem starfa við ólík skilyrði reynslan af framkvæmd laganna frá tvö þúsund og eitt hefur leitt í ljós að stjórnsýsla ábyrgð og verkaskipting þarf að vera skýrari og enn fremur að samræmi skortir í skipun og í hlutverki nefnda og ráða sem undir lögin falla sem og í fyrirkomulagi sjóða og við meðferð mála einnig hefur komið í ljós misræmi í notkun hugtaka jafnframt því sem mörk milli minjaflokka hafa verið skilgreind nægilega til að mynda milli fornleifa annars vegar og mannvirkja megintilgangur þeirra lagafrumvarpa sem hér er mælt fyrir er að auka skilvirkni minjavörslunnar með einfaldari stjórnsýslu skýrari hugtökum og skýrara verklagi við afgreiðslu mála fyrsta frumvarpið sem ég vil nefna er hið efnismesta af þessum fjórum sem er frumvarp til laga um menningarminjar með því frumvarpi er leitast við að styrkja stjórnsýslu á sviði menningarminja lagt er til að þeir stjórnsýsluþættir minjavörslunnar sem undir mennta og menningarmálaráðuneytið falla verði sameinaðir í einni stjórnsýslustofnun minjastofnun íslands slík sameining stuðlar að hagkvæmni í rekstri og er liður í endurskoðun á uppbyggingu þeirra menningarstofnana sem heyra undir ráðuneytið ráðgert er að þessi stofnun taki annars vegar við því hlutverki sem fornleifavernd ríkisins hefur á hendi samkvæmt gildandi þjóðminjalögum og hins vegar stofnunarhlutverki húsafriðunarnefndar samkvæmt gildandi húsafriðunarlögum en ekki margir kannski sem átta sig á því að húsafriðunarnefnd ríkisins er í senn nefnd en líka stjórnsýslustofnun og þá er gert ráð fyrir því að þessar stofnanir renni saman í eina enda sinna þær nátengdum verkefnum þannig eru til að mynda umfjöllun og umsagnir vegna skipulagsáætlana og umhverfismats veigamiklir þættir í starfsemi beggja stofnana svo og skráning og mat á varðveislugildi menningarminja eftirlit með slíkum minjum og framkvæmdir við þær enn fremur er meðal annars gert ráð fyrir að stofnunin sinni ákveðnum stjórnsýsluþætti og er farið yfir hann í frumvarpi til nýrra laga um skil á menningarverðmætum til annarra landa samkvæmt þessu frumvarpi til laga um menningarminjar mun mun minjastofnun íslands sjá um umsýslu þeirra tveggja sjóða sem tengjast varðveislu menningarminja og starfsemi þeirra verður samhæfð en í núverandi skipulagi er mjög ólíkt hvernig umsýslu sjóðanna er háttað auk þessara ákvæða um sameiningu ofangreindra þátta í starfsemi þessarar nýju stofnunar eru helstu nýmæli samkvæmt frumvarpinu til laga um menningarminjar eftirfarandi fyrsta þjóðminjasafni íslands og minjastofnun íslands er gert að halda skrár yfir þjóðminjar samkvæmt ítarlegri skilgreiningu þeirra fyrir íslenska menningarsögu annars vegar lausamuni og hins vegar jarðfastar minjar annars hugtakið þjóðarverðmæti er nú notað í samræmi við hugtakanotkun í tilskipun evrópusambandsins númer níutíu og þrjú sjö e b e um að skila menningarminjum sem hafa verið fluttar ólöglega frá yfirráðasvæði aðildarríkis að samningnum um evrópska efnahagssvæðið varðandi þetta held ég að það sé mjög mikilvægt að þessi hugtök séu auðvitað skilgreind á sambærilegan hátt á milli landa þetta er eitt af því sem við höfum lagt verulega vinnu í að ná þessari samræmdu hugtakanotkun þriðja skerpt er á skilgreiningu hugtaksins fornleifar og tekin af öll tvímæli um mörk milli fornleifa og heilla mannvirkja einnig er horfið frá því að miða aldursmörk friðaðra fornleifa við hundrað ára aldur og í staðinn er miðað við fast ártal sem er árið nítján hundruð fjórða hugtakið fornleifarannsókn er skilgreint með hliðsjón af þeirri þróun sem orðið hefur í tæknilegum aðferðum og með hliðsjón af áherslum alþjóðastofnana á borð við unesco á varðveislu menningarminja hlutverk minjastofnunar íslands gagnvart rannsóknum er skýrt afmarkað stofnunin á að hafa eftirlit með rannsóknum veita leyfi þar sem þess er krafist samkvæmt lögum til að mynda þegar þær valda jarðraski og hafa eftirlit með því að gögnum sé skilað og annað slíkt fimmta hugtakið skyndirannsókn er skilgreint og sett ákvæði um framkvæmd og fjármögnun slíkra rannsókna sem ég held að skipti miklu máli til að skerpa á lagaramma fornleifarannsókna sjötti í kaflanum um verndun húsa og annarra mannvirkja er hugtakið mannvirki skilgreint á skýrari hátt en áður aldursmark er sett í raun og veru á sjálfkrafa friðun húsa það verður þá hundrað ára aldursmark sem er þá ólíkt þegar við miðum við fornleifar og fyrir því eru ákveðin fagleg rök þar sem ef við lítum á annars vegar húsasögu íslands og hins vegar á sögu einstakra gripa miðum við í raun og veru gripina við þá þann tíma þar sem fjöldaframleiðsla og annað slíkt hófst og var farin að hafa áhrif á það hvernig framleiðsluháttum var háttað hins vegar er það talið eðlilegt og er það að tillögu í raun og veru húsafriðunarnefndar að í húsum sé miðað við hundrað ára aldursmark gerður er greaanrmunur á sjálfkrafa friðun mannvirkja vegna aldurs og svo friðlýsingu sem er sérstök ákvörðun ráðherra sjöunda friðlýsing fornleifa er færð til ráðherra í stað þess að vera á valdi stofnunar og er það til samræmis við ákvæði í lögum um friðlýsingar mannvirkja og náttúruminja einnig er skerpt á því að friðlýsing sé þá hugsuð fyrir úrvalsflokk minja sem hafi sérstaka þýðingu fyrir þjóðina áttunda sett er ákvæði sem heimilar skyndifriðun til dæmis yngri minja sem hafa sérstakt menningarsögulegt gildi níundi síðan af því að háttvirtir þingmenn hafa mikinn áhuga á málfarsefnum er lagt til að heiti húsafriðunarnefndar verði haldið óbreyttu þó svo að ljóst sé að nefndinni sé meðal annars einnig ætlað að fjalla um málefni annarra mannvirkja var meðal annars rætt um það að þessi nefnd ætti að heita mannvirkjafriðunarnefnd eða eitthvað slíkt af því að hún fjallar auðvitað um skip og báta og girðingar og hvað sem við getum kallað mannvirki en það er mín tillaga að við höldum þessu ágæta nafni sem hefur auðvitað mjög skýra merkingu í hugum alls almennings tíu lagt er til að fornminjanefnd verði öflug fagnefnd með víðtækt hlutverk en ekki áfrýjunarnefnd eins og hlutverk fornleifanefndar er í gildandi lögum ellefu gert er ráð fyrir því að minjaverðir sem falla undir minjastofnun íslands sinni víðtækara hlutverki en þeir gera samkvæmt gildandi þjóðminjalögum tólf sett eru skýr ákvæði um tímamörk tilkynninga um fund fornleifa um rask á þeim og viðbrögð minjastofnunar íslands þetta er eitt af því sem við höfum fengið ábendingar um að skipti máli að séu mjög skýr tímamörk á þetta eru helstu nýmæli í þessu frumvarpi til laga um menningarminjar sem er nokkurs konar að ég má kalla miðlægt fyrir þessa lagafernu í öðru lagi vil ég nefna þá frumvarp til nýrra safnalaga þar er byggt á grunni gildandi laga fjallað hins vegar á ítarlegri hátt um starfsemi safna en gert er í gildandi safnalögum og er það ekki síst gert í ljósi fjölgunar setra sýninga og safnvísa sem eru nú skilgreind í fyrsta sinn í þessu frumvarpi meðal nýmæla eru skýrari ákvæði en áður um viðurkenningu safna þar sem slíkum söfnum er ætlað að uppfylla ýmis fagleg og rekstrarleg skilyrði sem meðal annars byggja á ákvæðum danskra laga söfn þurfa auðvitað að lúta ákveðnum alþjóðlegum stöðlum til þess að öðlast viðurkenningu sem söfn þannig að þar auðvitað lítum við til hins alþjóðlega umhverfis annað nýmæli í þessu lagafrumvarpi er hugtakið ábyrgðarsafn en staðfest verður í nánu samráði við höfuðsöfn ýmist á tilteknu landsvæði eða afmörkuðu sviði á landsvísu eins og háttvirtum þingmönnum er kunnugt eru hér starfandi þrjú höfuðsöfn það er þjóðminjasafn íslands listasafn íslands og náttúruminjasafn íslands ábyrgðarsöfnunum er svo ætlað að sinna eins og áður sagði tilteknum landsvæðum eða hugsanlega afmörkuðum sviðum innan einhvers ramma ákvæði um safnaráð eru færð til samræmis við skipan fornminjanefndar og húsafriðunarnefndar sem ég nefndi hér áðan í umfjöllun um frumvarp til laga um menningarminjar safnaráði er áfram ætlað að setja safnasjóði úthlutunarreglur sem ráðherra staðfestir og mun veita umsögn til ráðherra um styrkumsóknir úr sjóðnum

miðast þá við að samband íslenskra sveitarfélaga tilnefni einn fulltrúa félag íslenskra safna og safnmanna einn fulltrúa og íslandsdeild alþjóðaráðs safna einn fulltrúa tveir fulltrúar séu skipaðir af ráðherra án tilnefningar en að forstöðumenn höfuðsafna sitji fundi safnaráðs stöðu sinnar vegna lögð er til sú breyting að ráðherra taki ákvörðun um úthlutun úr sjóðnum að fengnum tillögum ráðsins í samræmi við úthlutunarreglur þess við endurskoðun þessara laga var höfð hliðsjón af nýlegri löggjöf ýmissa annarra landa á þessu sviði einkum danmerkur finnlandi og kanada auk austurríkis og frakklands vil ég sérstaklega nefna í því samhengi að í skýrslu sinni til alþingis íslensk muna og minjasöfn meðferð og nýting á ríkisfé sem kom út í maí tvö þúsund og níu benti ríkisendurskoðun meðal annars á að þó að við værum með gildandi safnalög sem gerðu ráð fyrir tiltekinni aðferðafræði við úthlutun fjár til safnastarfsemi væri opinberu fé enn veitt í umtalsverðum mæli til safna og skyldrar starfsemi án faglegrar umfjöllunar ríkisendurskoðun setti fram alls níu ábendingar til alþingis um hvernig mætti takast á við þennan vanda og þær ábendingar lúta meðal annars að auknu forræði mennta og menningarmálaráðuneytis í safnamálum að einfalda þurfi styrkjakerfi safna setja fastmótaðar reglur um styrkveitingar auka þurfi eftirlit með styrkjum og samræma það ég tel að ákvæði þessa frumvarps komi til móts við margar af fyrrgreindum ábendingum en að sjálfsögðu þarf þetta auðvitað að haldast í hendur við þá endurskoðun sem fjárlaganefnd stendur nú fyrir á vinnulagi við úthlutun á safnliðum og annað slíkt í frumvarpi til nýrra safnalaga segir að kveða skuli á um starfsemi höfuðsafna í sérlögum og í samræmi við þá stefnu kem ég hér að þriðja frumvarpinu sem er frumvarp til laga um þjóðminjasafnið sem er eitt af höfuðsöfnunum þremur eins og ég nefndi hér áðan verða þá sett sérstök lög í raun og veru um starfsemi þjóðminjasafns íslands meðal nýmæla í frumvarpinu eru ákvæði um að þjóðminjasafn íslands skuli taka við og varðveita muni sýni og önnur rannsóknargögn úr fornleifarannsóknum en með því er verið að styrkja safnið sem miðstöð fornleifarannsókna í landinu þar sem til verður öflugur gagnabanki á þessu sviði á einum stað einnig er lagt til að sett verði ákveðin tímamörk vegna skila á gripum sem finnast við uppgröft og er þannig reynt að bregðast við vandamálum sem upp hafa komið þegar skil á slíkum gripum hafa dregist úr hömlu úr hendi þeirra sem fá leyfi til að stunda fornleifarannsóknir staðfest er heimild handa þjóðminjasafni íslands til að taka aðgangseyri svo og gjald fyrir ýmiss konar þjónustu sem óskað er eftir að það veitieinnig er safninu veitt heimild til að fela viðurkenndu safni varðveislu gripa til langframa svo og að lána safngripi tímabundið vegna sýninga eða rannsókna loks er í frumvarpinu gerð tillaga um að ábyrgð á gripum í kirkjum landsins færist frá fornleifavernd ríkisins til þjóðminjasafns íslands sem er í raun og veru í takt við þessa skýrari verkaskiptingu sem hér er verið að reyna að ná fram það er að lausamunir séu þá á hendi þjóðminjasafnsins en minjastofnun íslands muni hins vegar fara með eftirlit og umsjón minningarmarka í kirkjugörðum enda eru jarðfastra muna að lokum vil ég nefna fjórða frumvarpið sem er frumvarp til laga um skil menningarverðmæta til annarra landa gildandi lög númer hundrað og fimm tvö þúsund og eitt um flutning menningarverðmæta úr landi og um skil menningarverðmæta til annarra landa voru sett til samræmis við tilskipun ráðs evrópusambandsins tilskipun númer níutíu og þrjú sjö e s b frá fimmtándu mars nítján hundruð níutíu og þrjú með áorðnum breytingum um skil menningarminja sem hafa verið fluttar ólöglega frá yfirráðasvæði aðildarríkis og íslenska ríkið er samkvæmt samningi um evrópska efnahagssvæðið skuldbundið til að leiða í lög eins og heiti þessara gildandi laga gefur til kynna taka þau einnig til takmarkana á flutningi íslenskra menningarminja til annarra landa hér er í raun og veru lagt til í ljósi reynslunnar að þessu verði ekki blandað saman gildandi lög veiti íslenskum menningarminjum ekki fullnægjandi vernd gegn óheftum útflutningi verðgildismörk menningarminja sem koma fram í tilskipuninni eru til dæmis ekki í nokkru samræmi við verðlag menningarminja á íslenskum markaði og hefur ráðuneytinu borist athugasemd vegna þessa því er talið nauðsynlegt að setja sérstakar reglur sem geta hindrað eftirlitslausan flutning menningarminja úr landinu en þær eru óskyldar efni fyrrgreindrar tilskipunar evrópusambandsins svo að ég reyni að skýra þetta þannig að þetta verði mjög skýrt hér er slíkar reglur í þessari frumvarpafernu að finna í sérstökum kafla þar að lútandi í frumvarpi til laga um menningarminjar en þessi löggjöf fjallar einvörðungu um skil á menningarverðmætum til annarra landa þannig að þetta er í raun og veru aðskilið samkvæmt þeirri tillögu sem liggur hér fyrir í frumvarpi virðulegi forseti þessi lagafrumvörp sem hér er mælt fyrir eiga sér langan aðdraganda þáverandi menntamálaráðherra skipaði starfshóp árið tvö þúsund og fimm til að endurskoða í heild gildandi löggjöf á þessu sviði í ljósi reynslunnar af þeim lögum sem sett voru tvö þúsund og einn hópurinn skilaði tillögum sínum til ráðherra þrítugasta apríl tvö þúsund og sjö en frá þeim tíma hafa frumvarpsdrögin verið til frekari skoðunar hjá mennta og menningarmálaráðuneyti þau voru kynnt opinberlega á vegum ráðuneytisins og leitað umsagna um þau haustið tvö þúsund og átta frá þeim tíma hefur geira leitað til ýmissa sérfróðra aðila sem og hagsmunaaðila um ýmis efnisatriði þeirra við vinnslu þeirra

og síðasta kynning á frumvarpinu fór fram nú í haust þar sem hagsmunaaðilum ýmsum var boðið til fundar og farið yfir frumvarpsdrögin þannig að við teljum að vinnuferlið hafi verið nokkuð gagnstætt og þeir sem starfa í þessum geira hafi verið nokkuð upplýstir um framgang mála endanleg útgáfa frumvarpanna sem hér liggur fyrir endurspeglar að sjálfsögðu ýmsar þær ábendingar og athugasemdir sem hafa komið fram í þessu kynningarferli þar sem við reynum auðvitað að komast að sem bestri niðurstöðu virðulegi forseti ég vænti þess að fyrirliggjandi frumvörpum verði að lokinni þessari umræðu vísað til